Herr Präsident, Frau Kommissarin! Herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier beim noch ein paar Bemerkungen zu machen. Es hat heute eine Reihe von Wortmeldungen gegeben, bei denen man den Eindruck gewinnen konnte, wenn alles so bleibt, wie es ist, wird es nicht teurer. Ich danke Mathias Groote dafür, dass er darauf hingewiesen hat, dass es nicht nur um Lebensqualität geht, dass es nicht nur um eine gesunde Umwelt, reines Wasser und saubere Böden für die Zukunft geht, sondern dass es auch darum geht, wirklich wirtschaftlich zu denken. Denn was wir heute mit einer CO 2 belasteten Umwelt riskieren, sind extreme Kosten für die Zukunft, nicht nur für den Gesundheitsbereich, auch für den gesamten Wirtschaftsbereich.